Voorzitter, we spreken nu over de situatie van vreemde arbeidskrachten in Qatar, aangezien dat land in opspraak gekomen is door de abominabele werkomstandigheden die daar gelden voor gastarbeiders.

Het is een paradox van formaat. Al vele jaren worden de lidstaten van de Europese Unie vanuit de Arabische hoek systematisch beschuldigd van racisme en discriminatie als simpele verklaring voor de buitenproportioneel hoge werkloosheid van Noord Afrikaanse allochtonen. Te pas en te onpas wordt er vanuit die hoek zelfs gezwaaid met termen als islamofobie. We zouden zowaar gaan denken dat zaken als racisme en discriminatie Europese erfzonden zijn. Maar wat zien we nu? De landen waar echte discriminatie en systematisch slechte behandeling van vreemde arbeiders bestaat, zijn Arabische landen.